Konec marca sem vas v pisnem poslanskem vprašanju opozorila na anomalijo o Zakonu o delavcih v državnem organu. Zakon, diskriminacijska obravnava, javne uslužbence v državnih organih, ki imajo otroke v starosti med deset do petnajst let. Del uslužbencev javnega sektorja, se obravnava po kriterijih ZDDO-ja. Eden od treh kriterijev v osemintridesetem členu določa staršem povečanje dopusta za največ tri dni, med drugim tudi za otroke do desetega leta starosti. Pri tem pa ni važno število otrok. Ta člen določa, da je skupno število dodatnih dni dopusta po vseh treh kriterijih maksimalno tri dni, ne glede na izpolnjevanje kriterija. Drugi del javnih uslužbencev pa se obravnava po panožnih, kolektivnih pogodbah, pravilnikih, sklepih, ki temeljijo na določilih Zakona o delovnih razmerjih ali pa jih povzemajo. Za uporabo te pravne podlage se javnim uslužbencem omogoča minimalna pravica do enega dneva dopusta za otroka do petnajstega leta starosti. Nekatere druge pravne podlage pa določajo še ugodnejše pogoje. Tako v praksi prihaja do nerazumnih situacij, ko imajo uslužbenci, zaposleni javnega sektorja različne pravice iz delovnega razmerja, kljub temu da so vsi financirajo iz javnih sredstev. Še več, do razlikovanja prihaja tudi na enakih ali primerljivih delovnih mestih. Na primer zaposleni na enako vrednotenih oziroma enako zahtevnih delovnih mestih, kot so računovodje, administratorji, čistilke, svetovalci in drugi zaposleni na ministrstvih, imajo manjše pravice pri določanju dodatnih dni dopusta iz tega naslova, kot pa tisti, ki so zaposleni v javnih zavodih in drugih podobnih institucijah. Iz vašega obsežnega odgovora izhaja, da se omenjenega neenakega obravnavanja zaposlenih v javnem sektorju povsem zavedate. Na moje vprašanje, ali nameravate omenjene anomalije v ZDDO-ju odpraviti, pa navajate, da je to stvar socialnega dialoga sindikati javnega sektorja. Najbrž veste, da grejo v tem primeru za majhno majhen del javnih uslužbencev, celo manj od dvajset odstotkov in da največjih sindikatov v javnem sektorju ZDDO ne zadeva. Po drugi strani pa je od sprejema zakona do danes preteklo že mnogo let. Socialni dialog pa s to ciljno skupino še ni dosegel ustreznih rezultatov. Zato vas ponovno sprašujem, ali bo vaše ministrstvo pristopilo k reševanju te problematike, ki bo odpravila neenakost, povezano s kriteriji in višino dodatnih dni dopusta za zaposlene v organih državnih organih, ki imajo otroke stare do petnajstega leta. Kdaj boste odpravili to neskladje? Hvala lepa.